Madame la Présidente, au nom du groupe des socialistes et démocrates, je voudrais exprimer notre très grande préoccupation quant à l'adoption hier par le parlement hongrois, et ce de manière précipitée, d'une série d'amendements à la Constitution dont la compatibilité avec les principes fondamentaux et le droit de l'Union européenne n'est pas assurée. La même inquiétude a été exprimée par le Conseil de l'Europe et la Commission, inquiétude aussi manifeste dans la population hongroise.

2012. Nous attendons, en outre, une évaluation de la Commission de Venise sur la compatibilité de ces modifications avec la CEDH, comme indiqué par les Présidents du Parlement européen et de la Commission.